Als ik kijk naar de dossiers die ik kan beoordelen, is de balans positief. Een akkoord over de regelgeving voor risicokapitaal, regelgeving over toezicht op financiële markten én een begroting voor 2011. Ik ken zowel België als Europa vrij goed. Europese politiek is als het ware de voortzetting van Belgische politiek met grotere doeleinden. Het is het zoeken naar compromissen via converseren, dineren, arrangeren en zo nodig een beetje supporteren in de naam van het resultaat.

Daarin schuilt nu precies het gevaar voor Europa, want het Belgisch systeem kan geen compromissen meer maken voor zichzelf.

Als België het voorland is van Europa, dan moeten we ons de vraag stellen waarom loopt dat Belgisch systeem dan ten einde? Waarom is het in staat van ontbinding? De oorzaak is volgens mij dat België een transfereconomie heeft gecreëerd die niet meer betaalbaar is. In naam van solidariteit is er een geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel ontstaan, maar, mijnheer Barroso, als solidariteit eenrichtingsverkeer wordt, dan scheiden de geesten en dat zien wij nu in België. Op dit moment zijn we in Europa bezig de mechanismen van een transfereconomie te planten. U bent daarmee bezig. De euro is daarvoor al misbruikt. Nu is er de roep om eurobonds. De heer Verhofstadt doet dat op dagelijkse basis. Kijk ook naar het euronoodfonds, dat op een Ponzi Scheme begint te lijken.

Een slachtoffer hiervan is de concurrentiekracht, want de buitenlandse investeringen in Europa gaan achteruit. Wie het Europa van morgen wil zien, moet kijken naar het België van nu! Dan zien we wellicht Duitsland in de rol van Vlaanderen dat zegt wij willen niet altijd voor iedereen betalen. Sommigen zullen hier lachen, maar dat gevaar komt dichterbij dan u denkt.

Het ga u goed in datgene wat u doet, maar België zal u nog een tijdje op uw huidige post houden, vrees ik.